Señora presidenta, señora Mogherini, hace solo cinco meses este Parlamento, puesto de pie, aplaudía a la oposición democrática y a los presos políticos venezolanos. Ninguno de ellos puede estar presente en las elecciones del 20 de mayo, porque unos están en la cárcel, otros están exiliados y otros están inhabilitados. Si somos consecuentes, no podemos aceptar, no podemos reconocer un proceso electoral en el que aquellos a los que nosotros hemos reconocido con el Premio Sájarov no pueden estar presentes. En Venezuela, el 90 de los partidos democráticos han sido declarados ilegales. En Venezuela hay más de 600 presos políticos, sin contar cuántos desaparecidos hay también.

Ayer mismo supimos que se suicidó la madre de Daniel Queliz, muerto en las protestas del 17, porque no podía soportar vivir sin su hijo. Y esa crisis política se ha transformado ya también en una crisis humanitaria. En Venezuela se vuelve a morir por hambre y se vuelve a morir por enfermedades comunes. Cáritas nos dice que prácticamente todos los días muere un bebé en Venezuela. Y el New York Times ha hecho un informe dolorosísimo sobre los niños que mueren por falta de alimento en este querido país. Cuenta el caso de Nerianyelis Torres, de siete meses, que murió precisamente porque sus padres no pudieron encontrar leche en polvo con que poderla alimentar. No podemos aceptar unas elecciones en las que hay presos políticos. No podemos aceptar unas elecciones en las que no pueden concurrir todos los partidos en igualdad de condiciones. No podemos aceptar unas elecciones en las que la autoridad electoral no es neutral ‒la presidenta de la autoridad electoral venezolana precisamente está sancionada por la Unión Europea‒. No podemos aceptar unas elecciones en las que no hay una observación internacional neutral, una observación internacional decente. Por eso, como Parlamento Europeo, deberíamos exigir a Maduro que suspenda la convocatoria electoral del mes de mayo y convoque otras elecciones, con participación de todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Deberíamos decir claramente que no podemos reconocer el resultado de esas elecciones del 20 de mayo y que se atengan a las consecuencias que vengan después. Debemos también aclarar que no vamos a enviar observadores ni la Comisión ni el Parlamento ‒y quien vaya a observar va como invitado personal de Maduro‒, y que vamos a continuar persiguiendo el patrimonio de aquellos que se han enriquecido a costa de empobrecer y hacer sufrir al pueblo venezolano. En Venezuela la situación ha llegado a tal extremo que ya es solo cuestión de estar o con los que hacen sufrir o con los que sufren. Y la Unión Europea, sin entrometerse jamás en lo que es la autonomía, en la soberanía del noble pueblo, del bravo pueblo venezolano, tiene que estar siempre ‒como usted está haciendo, señora Mogherini‒ con los que sufren, no con los que les hacen sufrir.